Ein gutes Omen, glaube ich. Wer es genau wird, werden wir sehen.

Es lohnt sich, das festzuhalten. Und drittens Die Welt ist noch in Ordnung, auch bei den Grünen ist Fußball wichtiger als Umweltschutz.

Aber herzlichen Glückwunsch natürlich unseren holländischen Freunden. Zwei Aspekte wollte ich zu der Debatte sagen, der ich jetzt gerade folgen durfte. Erstens Ich verstehe alle Sorgen und Nöte meiner osteuropäischen Freunde nur zu gut. Ich bin ja als Ostdeutscher auch ein halber Osteuropäer. Ich verstehe, dass man nicht jeden umweltpolitischen Schritt, der in den westeuropäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten vollzogen wurde, jetzt sofort in Osteuropa nachholen kann. Umweltschutz auf hohem Niveau muss man sich leisten können. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass auch wenn man diesen Satz berücksichtigt die Sache es wert ist, dass man diesem Kompromiss zustimmt, denn der wird dieser unterschiedlichen Ausgangssituation, in der sich viele Mitgliedstaaten befinden, gerecht. Und zweitens Das Argument, die Verwendung von bestverfügbaren Techniken gefährde die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber China, ist nicht nur falsch, es ist sogar gefährlich. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass industrielle Prozesse in Asien auf jeden Fall billiger sind als bei uns. Wir werden diesen Wettbewerb aber nur dann bestehen, wenn wir in möglichst allen Industriezweigen die bestverfügbare Technik einsetzen. Wer das nicht tut, verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Niemand verlangt auch nicht dieses Gesetz morgen einen Industriebetrieb abzuschalten. Niemand verlangt den Sprung von 0 auf 100 zum Erreichen irgendeines Schadstoffgrenzwerts innerhalb einer Woche. Wir haben genügend Übergangsfristen, aber zu sagen, dass man aus Wettbewerbsgründen darauf verzichten soll, ist falsch. Und ich glaube, wir haben mit der Richtlinie hier nicht nur eine umweltpolitische, sondern auch eine industriepolitische Weichenstellung vollzogen, für die es sich lohnt, in den nächsten Jahren zu arbeiten.